Biztos úr! Azt gondolom, hogy bármilyen európai fejlődésről szóló tervnek vagy stratégiának azt kell a vezérgondolata legyen, hogy egy valóban egységes térségként fellépő, az európai polgárok szolgálatában álló Európát építsünk.

Az Unió azonban ma már sokkal több ennél. Az Unió nem csak érdekközösség, hanem értékközösség is, gazdasági ereje, politikai súlya ebből vezethető le. Ha az évtized végére valóban egy sikeresebb és versenyképesebb Európát szeretnénk kialakítani, akkor komolyan oda kell figyelnünk arra, hogy közös értékeinket megfelelőképpen tiszteletben tartsuk, erősítsük őket, érvényt szerezzünk neki. Oda kell figyelnünk a tagállamok oktatáspolitikájának jobb összehangolására, a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére, a bővítési folyamatra, vagy az alapvető jogok és a kisebbségek jogainak biztosítására is, hogy csak néhány olyan politikát említsek, mely európai értékekre épül. A gazdasági növekedés és a polgárok életkörülményeinek javulása ilyen értékelvű politikák nélkül elképzelhetetlen.